Señora presidenta, creo que todos coincidimos en que Venezuela lleva sufriendo desde hace ya muchos años desgraciadamente una crisis política y democrática muy seria, muy grave, una crisis económica y social enorme y, por supuesto, una crisis humanitaria, que ha concluido con todo lo que hemos dicho. La comunidad internacional no reconoció las elecciones de mayo del año pasado y, por tanto, no ha reconocido al señor Maduro como presidente de Venezuela a partir del día 10 de enero. El señor Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se ha declarado presidente de Venezuela y tenemos a un país sumido en una situación de enorme crisis y volatilidad. Yo voy a empezar por defender a Europa, señor González Pons. Yo creo que Europa ha establecido un criterio razonable, que es establecer preferentemente un acuerdo entre Gobierno y oposición entre el Gobierno que tiene, digamos, el aparato electoral y el nuevo presidente declarado con arreglo a la Constitución, que tiene 30 días para convocar elecciones. Un acuerdo que permita que las elecciones se celebren con garantías. Y ha establecido un plazo y le ha dicho al señor Maduro si usted no cumple este propósito, yo voy a reconocer al señor Guaidó, y lo está haciendo. Y, señoras y señores diputados, mañana, con el acuerdo que hemos alcanzado los grupos políticos, esta Cámara lo va a hacer. Y lo van a hacer los Estados miembros de la Unión Europea en los días sucesivos.

Y esto es la consecuencia de que no ha sido posible una evolución razonable desde el punto de vista legítimo de esta situación. Nuestro acuerdo —el que vamos a votar mañana, señorías, todos los grupos políticos— incluye también el rechazo a cualquier tipo de intervención que se pueda producir desde el punto de vista violento o armado, y creo que es importante destacar esto porque hay que rechazar y condenar cualquier intento o propuesta que implique violencia —escalada militar, decía el comisario— o el uso de las armas para una supuesta solución de la crisis venezolana.

Porque esto es política, señorías, y la Unión Europea quiere desempeñar un papel, no exactamente como el de los Estados Unidos —que es el suyo, yo ahora no lo discuto—, sino que el nuestro es el papel de facilitador, de mediador, de controlador, de garantizar que el proceso democrático y la solución electoral son la única solución pacífica y democrática a la crisis venezolana. En cualquiera de los escenarios, en cualquiera de los que vienen —que se convoquen elecciones por Maduro que se convoquen por Guaidó, o que no se convoquen por nadie—, la Unión Europea, con su grupo de contacto en los países clave en la región, tiene que seguir estableciendo una salida pacífica y democrática a Venezuela, señorías. Es la propuesta de la Unión Europea.

¿Vamos a ayudar al pueblo de Venezuela y a su oposición?

pero teniendo la mano política para actuar en el escenario político. Nosotros venimos declarando desde hace mucho tiempo —los socialistas en particular— que socialismo es libertad y que no puede haber izquierda contra la democracia.